Gospođo predsjednice, zahvaljujem prvo kolegi Predi na ovom izvješću kojim se daje puna potpora europskom putu Bosne i Hercegovine. Povjereniče, drago mi je što ste u svom govoru u prvi plan stavili potrebu za reformama, mjerama zapošljavanja i gospodarskim rastom i razvojem. Međutim, a vi naravno to jako dobro znate, preduvjet za to je politička i pravna sigurnost i stabilnost. To je temelj za povjerenje koje je ključno za investicije i nove poslovne pothvate i tako u krug. Svakako i upravo zbog ovog što ste stavili u prvi plan očekujem od Vas, povjereniče, od Europske komisije, da pomognete Bosni i Hercegovini da koristi sredstva iz novog europskog fonda za strateške investicije. Nijedan njihov projekt nije odobren niti je na popisu projekata koji se odobravaju. Isto tako očekujem da ćete ubrzati početak korištenja IPA e u onim dijelovima za regionalni razvoj, za poljoprivredu i ruralni razvoj, za zapošljavanje i socijalnu politiku. To još nije uopće u korištenju, a od BiH očekujem da će u zajedništvu i partnerstvu triju konstitutivnih naroda definirati novi ustroj i uspostaviti političku i pravnu sigurnost.